Hvala za besedo. naj akutnost problemov ponazorim, s povsem konkretnim primerom , ki se je razkril v okviru prej omenjenega onesnaženja iz leta tisoč devetsto devetinosemdeset. To je Kozoderčeva jama. Kozoderčeva jama je nekakšen simptom ravnanja z z divjimi odlagališči, ki so onesnažena z visoko nevarnimi snovmi. In ne le za območje Dravskega polja, lahko bi rekli kar v s celotno Slovenijo. Bila je ena izmed evidentiranih dvanajst, sedemnajstih gramoznic, v Kozoderčevi jami je bilo po oceni mariborskega Inštituta za varovanje okolja leta tisoč devetsto tisoč devetsto devetinosemdeset okrog petsto petdeset tisoč ton kontaminirane zemljine. V jami je po takratnih podatkih preko trideset, je bilo preko trideset različnih pesticidov. Mineralna olja in drugi nevarni odpadki, ki so ki so ki so ki so se tam odlagali več deset let. Kozoderčeva jama je med najpomembnejšimi izvori onesnaženja Dravskega polja s s pesticidi. Na primer, pri nas je še zmeraj visok nivo onesnaženosti z atrazinom. Da do njene sanacije ni nikoli prišlo. Nekaj časa je še obstajal interes za sanacijo, vsaj v devetdesetih letih je bilo tako, nato pa je kar naenkrat tudi Kozoderčeva jama izginila z dokumentov pristojnega ministrstva kot akutni problem, ki ga ki ga bi bilo treba rešiti. Pač po principu, če ni, v evidenci, potem problema ni. Obsegu in kritičnosti onesnaženja v Kozoderčevi jami priča podatek, da povprečna koncentracija pesticidov v zemljini za več stotisočkrat presega še dopustno. Zato vas sprašujem, ali se zavedate akutnega problema, za okolje in zdravje ljudi, ki ga predstavlja Kozoderčeva jama in ali nameravate pristopiti h kompleksni sanaciji? Ali nameravate sanirati tudi še ostale že evidentirane pa še ne sanirane gramoznice na področju Dravskega polja? Hvala. Hvala lepa, gospod minister, izvolite.